Señora Presidenta, mi primera reacción es dar la bienvenida a esta declaración y a esta propuesta que aporta valiosas herramientas para mejorar la necesaria gestión de las fronteras exteriores, especialmente a través de la nueva agencia —un desarrollo solidario y al mismo tiempo audaz del artículo 77, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea—. Y lo hace de una manera menos complicada de lo que supondría la total integración comunitaria del control fronterizo. Apoyo el esfuerzo de las capacidades y el rol de la hasta ahora Agencia Frontex, pues solo gestionando mejor nuestras fronteras exteriores podremos garantizar más y mejor la libertad de tránsito interior. Son necesarios la cooperación y coordinación con terceros Estados y agencias, el desarrollo de sistemas de información o los análisis de riesgos, pero, sobre todo, es importante el auxilio rápido y urgente para aquellos Estados miembros que sufran crisis que supongan un peligro para el efectivo control fronterizo. Por ello, apoyo el mecanismo de intervención comunitaria subsidiario y pido a los Estados que no lo vean como una limitación, sino como una garantía. Reitero mi compromiso con aquellos que llegan a Europa buscando asilo, pero, del mismo modo, debemos asegurar el retorno con dignidad de quienes no tengan derecho a residir legalmente en nuestro territorio. Las competencias en esta materia están articuladas a través de los diferentes equipos de retorno. Son importantes, pero siempre sin olvidar las necesarias salvaguardas y garantías humanitarias y jurídicas.